Quelles solutions concrètes l'Europe aura t elle apportées à ceux qui sont les premières victimes d'une crise dont ils ne sont pas responsables? Quel espoir offrons nous à ma génération, cette génération européenne qui subit de plein fouet le chômage, la précarité et l'exclusion, ces jeunes qui se méfient de l'Europe, qui attendent beaucoup d'elle et donc de vous? Nous avons le devoir de répondre à leur inquiétude quotidienne et à leur angoisse face à l'avenir. La stratégie de Lisbonne a échoué dans sa mission d'éradiquer la pauvreté. Nous n'avons plus le droit de regarder et de laisser faire.

Il est temps de faire preuve d'audace, de courage politique. Toutes les associations qui travaillent avec les personnes dans les situations de pauvreté, ATD Quart Monde, EAPN, la FEANSA, Emmaüs Europe, le réclament depuis 20 ans! C'est pourquoi nous demandons à la Commission européenne une directive cadre qui vise à définir un revenu minimum adéquat. Cette directive cadre assurera l'éligibilité et l'accès à un revenu minimum suffisant pour que tout enfant, tout adulte et toute personne âgée vivant dans la pauvreté puissent en sortir et ainsi garantir son droit inaliénable à vivre dans la dignité. Nous n'avons plus le temps, mes chers collègues, il est urgent de passer à l'action. Mettons fin ensemble à ce scandale insupportable que représente la pauvreté durable!